La respuesta es que la Comisión se pondrá en contacto con las autoridades españolas. Como ven, una respuesta que no dice nada y que de nada sirve. El problema de no tomarse en serio las preguntas parlamentarias es que reducen al absurdo una de las herramientas de este Parlamento para obtener información y para responder a la ciudadanía a la que representamos. Detrás de cada una de estas preguntas no solamente hay un trabajo de fundamentación legal y jurídica, sino que hay un trabajo con organizaciones sociales, con organizaciones sindicales, con asociaciones ciudadanas que se encuentran, en muchos casos, en una situación de abuso y de violación y vulneración de sus derechos, y tratamos de utilizarlas para representarlos.